Votre parcours personnel vous a conduit à défendre la liberté, la démocratie et l'État de droit avec courage pour contribuer à les imposer dans votre pays, la Pologne. Votre parcours politique vous a amené jusqu'à la fonction de premier ministre avant d'être élu député européen. Vous êtes le premier président de cette Assemblée originaire d'un État membre d'Europe centrale et orientale. C'est fort de cette somme d'expériences exceptionnelles et des valeurs auxquelles vous croyez que vous revêtez aujourd'hui vos nouveaux habits de président du Parlement européen. Vingt ans après la chute du mur de Berlin, cinq ans après l'élargissement, votre élection est la victoire de l'Europe réunifiée. Nous sommes nombreux ici à connaître et à apprécier votre personnalité, votre vision politique et vos combats. Nous sommes tout aussi nombreux à penser que vos qualités personnelles vous appellent naturellement à jouer un rôle de président actif et d'ardent défenseur des intérêts de l'Europe et de ses citoyens.

Je le salue amicalement au moment où il quitte sa fonction, qu'il a remplie avec une extraordinaire dignité et une conviction européenne sans faille. À l'heure des difficultés et dans le modèle politique complexe qui est le nôtre, nous devrons plus que jamais travailler dans un esprit positif, constructif, solidaire pour faire avancer l'Europe. Le pouvoir et les compétences de ce Parlement seront d'ailleurs renforcés avec le traité de Lisbonne qu'une écrasante majorité du Parlement, ainsi que la Commission, veulent approuver en fait, un traité qui a déjà été approuvé par vingt six parlements de notre Europe mérite le respect de tous les parlementaires. Nos institutions ne peuvent que se renforcer mutuellement au service du projet européen. C'est particulièrement vrai pour les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne. Nous savons parfaitement que c'est la coopération entre nos deux institutions qui fait progresser le projet européen. Monsieur le Président, cher ami, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, ainsi qu'au nouveau Parlement, bon travail pour une Europe plus forte dans la promotion des valeurs de liberté et de solidarité.